Dit gezegd zijnde ben ik ook helemaal niet gelukkig met de inhoud van de resolutie van rapporteur Moraes. Ik heb daarom samengewerkt met de EVP Fractie om een positiever alternatief te bieden. Laat mij hieruit enkele zaken benadrukken.

Wie op een schorsing van het privacyschild aanstuurt, moet nadenken over de gevolgen van de juridische onzekerheid die dit met zich meebrengt. Ten tweede realiseerden we met het privacyschild een nooit eerder bereikt hoog niveau van gegevensbescherming.

Uiteraard vind ook ik dat de Commissie steeds moet blijven streven naar de hoogst mogelijke standaard voor gegevensbescherming, maar sommige politieke fracties en parlementsleden blijven echter vinden dat alleen een kopie van de Europese regels kan volstaan.

Hoewel het land een belangrijke strategische bondgenoot is van de EU, mogen we echter niet vergeten dat het geen lid is van de Unie. Ik en mijn delegatie geloven sterk dat het zowel voor onze bedrijven, de Europese economie als de privacy van de EU burgers het beste is om een operationeel privacyschild te hebben.